við erum hér að ræða um skýrslu ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og fimm og mér finnst mikilvægt að koma inn á það hér í upphafi að það er engum vafa undirorpið að ríkisendurskoðun er ein af tveimur mjög mikilvægum eftirlitsstofnunum í ríkisvaldinu sem heyra undir alþingi og við ræddum um skýrslu hinnar fyrri það er umboðsmanns alþingis hér fyrr í dag eða hér í morgun því er auðvitað mikilvægt að ræða það með hvaða hætti hægt er að renna styrkari stoðum undir

og sjálfsagt að gera það ég ætla þó ekki að fara ítarlega í það hér heldur vil ég ræða sérstaklega meðferð þeirra skýrslna sem koma frá ríkisendurskoðun virðulegi forseti það er nú þannig og við vitum það að skýrslurnar sem ríkisendurskoðun hefur gert það er stjórnsýsluúttektirnar sem ríkisendurskoðun hefur gert hafa haft heilmikið að segja

glögglega fram í sérstaklega þeim nýjustu og vil ég þar nefna sérstaklega þar sem var gerð úttekt á háskóla íslands til dæmis að þar er gerður mjög góður og mikilvægur samanburður á innlendum og erlendum háskólum og líka ekki síst sem er mikilvægt í þessu það er að það er líka varpað ljósi á það er verið að varpa ljósi á stöðu þessara stofnana innan málaflokksins það kemur fram í skýrslunni að þetta sé nú eitt markmiðanna og eins og þar segir að þær eigi ekki að veita aðeins sértækar upplýsingar um tilteknar stofnanir heldur einnig um stöðu þeirra innan þess málaflokks á þær tilheyra eða jafnvel um stöðu tiltekins málaflokks í heild sinni virðulegi forseti mér finnst þetta skipta gríðarlegu máli og ég tel að þetta hafi tekist ágætlega eins og með skýrsluna um háskóla íslands og varð hún heilmikið fóður í gríðarlega mikla umræðu í samfélaginu en það hvernig vinnubrögðin eru í tengslum við skil á svona skýrslum hérna innan þingsins er ég ósátt við og það er þar sem við þurfum að gera mikla bragarbót á og við þurfum að koma því í fastan farveg hvernig við vinnum með þessar

það er ekki í föstum farvegi og einstaka nefndir hafa tekið þær upp til umræðu en það kemur ekkert út úr því þetta verður umræða um skýrsluna oft góð og gagnmerk umræða en það kemur ekkert út úr því það sem

til þess að þetta geti gerst þarf auðvitað að koma þessu í fastan farveg hvernig á þessum skýrslum er tekið mér finnst til dæmis og þá ræddum við þessa skýrslu örlítið í fjárlaganefnd í morgun og þar kom fram til dæmis að í bretlandi þegar breska ríkisendurskoðunin hefur skilað af sér skýrslu er sérstök nefnd í breska þinginu sem fer yfir þær og þar er það þannig að þeir sem formaðurinn tilheyrir minni hlutanum á breska þinginu þetta er ein

þannig að það komi raunverulegar tillögur út úr því það er líka hægt að fara þá leið að fagnefndir séu látnar fara í gegnum þessar skýrslur með skipulegum hætti og að þær skili síðan tillögum til úrbóta í kjölfarið á þeim það er að mínu mati mikil sóun á góðu efni og góðri ein hvernig við höfum farið með þessar skýrslur ef ekki er tekið á þeim með skörpum hætti og unnar á þeim einhverjar úrbætur það kemur líka fram í skýrslunni sem um ræðir núna þessari skýrslu ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og fimm þar kemur fram í grein á blaðsíðu sautján að þessum skýrslum sé ætlað að nýtast alþingi ráðuneytum og stofnunum við lagasetningu stefnumótun og umbætur í stjórnun og rekstri ég vil líta svo á virðulegi forseti að hér sé ekki einkum um einhverja upplýsingagjöf að ræða sem menn eigi svona að ræða sér til gamans heldur eigi menn að taka þessar skýrslur grafalvarlega og vinna úr þeim tillögur

mig langar líka að nefna að það eru ekki bara stjórnsýsluúttektir á einstaka stofnunum sem ríkisendurskoðun hefur unnið að heldur er líka mikilvægt árlega kemur út líka mikilvæg skýrsla frá ríkisendurskoðun sem fjallar um

þessi skýrsla hefur ítrekað ítrekað hefur í þessum skýrslum ríkisendurskoðandi

þetta virðulegi forseti er eitthvað sem við höfum heyrt hér ár eftir ár gagnrýni á þetta við í stjórnarandstöðunni höfum bent á þetta ítrekað einnig út frá þessum skýrslum ekki síst og þetta er enn eitt dæmi um að ekkert er gert til úrbóta ekki neitt vegna þess að það sama er sagt í þessum skýrslum ár eftir ár eftir ár við þurfum auðvitað að fara að taka þetta alvarlega

að það verði komið í fastari skorður hvernig á þessum skýrslum er tekið gagnrýni þeirra og unnið með þær á uppbyggilegan hátt þannig að þetta verði ekki eingöngu gagnrýni sem kemur fram aftur og aftur heldur verði unnið með þetta á uppbyggilegan hátt þannig að þetta gagnist í vinnu innan þingsins því annars kannski auðvitað er marklaust að halda þessu úti auðvitað hugsanlega eru deildar meiningar einstaka sinnum um niðurstöður ríkisendurskoðunar einmitt þess vegna skiptir það máli að þetta fái vandaða þverpólitíska meðferð hér innan þingsins virðulegi forseti ég ætla ekki að hafa þetta lengra um þetta en vil ítreka hér í lokin að við verðum að taka þessar skýrslur og það er auðvitað bara út i hött að það sé ekki búið það gera það miklu miklu fyrr þar sem þingið er klárlega ekki að sinna eftirlitsskyldu sinni með framkvæmd fjárlaga og við höfum séð það ár eftir ár að það eru allt of margar stofnanir of eða vanáætlaðar í fjárlögum þegar á þetta hefur verið bent er ekkert gert með það heldur virðist þessi ríkisstjórn vera að loka augunum

vegna þess að alþingi á auðvitað að vera sterkur og skipulegur

sem hann er ekki í dag ég tel virðulegi forseti að á þessu verði að taka og það á auðvitað að taka á þessu og gera það sem fyrst og við eigum og ég vil brýna háttvirtur þingmaður sólveigu pétursdóttur til þess að koma þessum skýrslum í fastari farveg hér innan húss innan þingsins og þá ekki síst til þess að styrkja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu og styrkja eftirlitshlutverk þingsins